Herr Präsident! Ich habe diese Entschließung als Ganzes mitgetragen, weil sie ja doch vom Geist bestimmt ist, mehr Fairness gegenüber Russland walten zu lassen, was ich begrüße, insbesondere im Energiesektor oder auch im angesprochenen Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens. Aber ich habe alle Änderungsanträge abgelehnt, und zwar mit gutem Gewissen.

Russland ist kein Land von Unmündigen! Die Russen sind selbst in der Lage, ihre eigene Justiz zu organisieren, und brauchen nicht unbedingt Ratschläge aus der Europäischen Union.